Señora presidenta, señora comisaria, la revisión del Reglamento sobre la RTE T será uno de los pilares fundamentales de la próxima estrategia para la movilidad y el transporte sostenibles y deberá alinearse con los nuevos objetivos del Pacto Verde. Para esto son necesarias propuestas legislativas concretas que potencien el ferrocarril, en favor de un transporte de mercancías y pasajeros más eficaz y sostenible, para lo cual es esencial el impulso de la multimodalidad, y que mejore la interconexión con puertos, aeropuertos, con plataformas logísticas, nodos urbanos, con las regiones insulares y también con las áreas rurales. Se necesitan directrices específicas para asegurar que todos los usuarios tienen acceso a puntos de recarga de vehículos eléctricos, incluso en las zonas despobladas. Es necesaria la simplificación de los procesos administrativos para trabajar de manera más eficaz en los proyectos transfronterizos. Y es necesario también disponer de instrumentos de financiación fuertes, como el próximo MCE, donde ya el 60 de su dotación se destina acciones que promuevan la movilidad sostenible e inteligente.